Madame la Présidente, je voudrais d'abord féliciter mon collègue Preda et son équipe pour le remarquable travail qu'ils ont fait, mais aussi Catherine Ashton, la haute représentante, pour la détermination dont elle a fait preuve avec toute la communauté internationale dans le suivi de ces élections. Pour tous ceux d'entre nous qui tenons absolument à cet outil extraordinaire que sont les missions d'observation électorale pour favoriser la démocratie dans un pays, le fait, qu'enfin, il y ait un follow up aussi rapide et aussi déterminé à la suite d'une tentative de s'approprier illégitimement le résultat des élections, nous fait chaud au cœur et

C'est toute la communauté internationale qui a bougé c'est cela qui est extraordinaire c'est à dire l'Union africaine, la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, les Nations unies, l'Europe, etc.,

Et il y a dans ce texte des tas de choses très juridiques et trois pages qui sont consacrées au partage du pouvoir quand un des partis essaie d'accaparer illégitimement le pouvoir.

Car ce n'est peut être pas dans la rue, mais peut être par des négociations qui viseraient une fois qu'on a reconnu qui était le vainqueur, bien sûr, toutes les pressions sont nécessaires à un partage d'une certaine forme de pouvoir, qu'on pourra probablement éviter un bain de sang.